Ja, najlepša hvala, spoštovana podpredsednica, z besedo. Spoštovana ministra, pozdravljena, kolegice in kolegi. Povedal ne bom nič novega oziroma nič, kar v zadnjih, nekaj tednih ne bi slišali v slovenskih medijih zelo izpostavljeno govoriti naše novinarje. Spregovoril bom o nevzdržni situaciji v slovenskih domovih za ostarele, kjer, institucije skrbnikom nudijo osnovne storitve po neki plačljivi, plačljivi, tarifi, kar je seveda, sramotna praksa, kar je vredno obsojanja, da morajo starejši doplačevati za osnovno storitev, kot je recimo tuširanje, kopanje, striženje nohtov in, tako naprej. Uporabniki so, doslej, doplačevali celo za nego, ko so ko so se okužili z eno recimo od, od okužb in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej, seznam je seznam je dolg. Poleg tega so v domovih za ostarele pri sestavljanju seznamov storitev, ki jih je potrebno doplačevati, kot pravi ministrica v svojem intervjuju za Večer pred dnevi, zelo kreativni, že na tem njihovem naslovu. Takšna doplačevanja seveda so ponižujoča za ljudi, ki so celo življenje, prispevali, prispevali državi, plačevali, s svojim delom, trudom, si zaslužijo seveda obravnavo, polno dostojnosti in, solidarnosti. Zdaj, par vprašanj imam v zvezi s tem. Glede na to, da so se, v tem pri teh vprašanjih angažirale, ena kopica enih civilnih iniciativ, posameznikov in, in skupin, v bistvu povzemam njihovo iniciativo, njihova, njihova vprašanja, ki so jih v slovenskih medijih, torej izpostavili. Ali sta ministrstvi seznanjeni s to s to problematiko v domovih za ostarele? Ali sta ministrstvi v luči opozorili v medijih v tem času že opravili kakšno analizo stanja v domovih za ostarele? V kolikšni meri so sploh te, merljivo torej, so sploh te, tovrstne prakse prisotne? Kje in kakšni so vzroki, kateri so tisti sistemski vzroki, zaradi zaradi česar do tovrstnih anomalij prihaja? In, kakšne ukrepe za odpravo stanja, bosta ministrstvi izvršili in s kakšnim ciljem in s kakšno, predvsem časovnico? Treba je poudariti, da gre res za sramotno situacijo, da gre za, situacijo, kjer šibko skupino postavljamo na rob, odločamo o njihovi, o njihovi usodi res iz nekega gledišča, večvrednosti določanja, kaj je dostojno in kaj ni dostojno. Hvala lepa za odgovore.